Ressourceneffizienz ist keine grüne Träumerei, sondern eine Grundvoraussetzung für unser wirtschaftspolitisches Leben in der Zukunft. Deswegen ist es richtig, dass wir das auch aus der Perspektive der Wettbewerbsfähigkeit unserer Gesellschaft und unserer Industrie sehen. Deswegen glaube ich, dass es nötig ist, dass wir diese breite Debatte führen, ohne dass wir gleich Gesetzgebung fordern. Ich bin sogar sicher, dass wir eine ganze Menge regeln können, indem wir Vereinbarungen treffen, indem wir die Industrie darauf aufmerksam machen, wie viel effizienter wir werden müssen.

Wir müssen einen anderen Weg finden, nämlich den Weg der Effizienz.

Das ist genau der Ansatz.

Was war eigentlich falsch daran, dass unsere Väter uns gesagt haben, dass Effizienzpolitik eigentlich das ist, was man mit einem anständigen Wald macht?

Deswegen auch mein sehr herzlicher Dank an den Kollegen Gerbrandy, mit dem man exzellent und angenehm zusammenarbeiten kann. Wir haben ein gutes Fundament gelegt. Hin und wieder gibt es von meinen politischen Freunden auf der anderen Seite ein paar Übertreibungen. Wollt ihr uns wirklich das Fleischessen verbieten? Wollt ihr wirklich erwarten, dass wir in jede Rechnung hineinschreiben, wie hoch der Öko Audit ist?

Also lassen Sie uns doch einmal tief Luft holen und das eine oder andere herausstreichen!

Herr Kollege Gerbrandy, wir werden versuchen, gemeinsam das Unsinnige herauszustreichen und das Gute nach vorne zu bringen.